ég vil aðeins koma inn á það sem kom fram hjá háttvirtum þingmanni mér fannst hún vera að hæla sér af því að hún ásamt formanni samfylkingarinnar hefðu átt fund með sendiherra ísraels

ég lít ekki þannig á að þetta sé aðferðin til að eiga samskipti við þjóðir og jafnvel þjóðir sem maður er ósáttur við ég tel að við eigum að hlusta á málflutning manna hvort sem það er fyrir botni miðjarðarhafs eða hvað svo sem það á sér stað að deilur eru með þeim hætti að við erum ósátt við framkomu þjóða og getum í raun fordæmt ákveðin atvik sem þar eiga sér stað eins og íslensk stjórn gerðu í þessu tilfelli ég alla vega tók þann kost að hlýða á hennar mál en ég vil hins vegar leiðrétta það sem kom fram áður í umræðunni að tilkynning um stuðning ísraels við öryggisráðið hafi komið fram á þessum fundi það hafði komið fram löngu fyrr að ísraelsríki mundi styðja ísland í sambandi við framboðið til öryggisráðsins það var alls ekki neitt tengt þeim fundi sem átti sér stað núna svo vil ég segja að lokum núna í þessu andsvari af því að háttvirtur þingmaður lætur að því liggja að við höfum ekki farið að samþyukja að styðja ég segi nú innan gæsalappa að styðja innrásina í írak

sterk til þess að vera bakstuðningur við þessa innrás eða ekki þetta er eitt af þeim málum sem eru óútkljáðu og það er fjöldi annarra mála í sambandi við þetta hræðilega stríð í írak og ég ég hef sagt í þessari umræðu og segi einu sinni enn ég held að við ættum að horfa fram á veginn